Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj przyjąć długo oczekiwaną reformę Funduszu Solidarności i tym samym dzięki wprowadzonym zmianom usprawnić i uskutecznić przyznawanie pomocy oraz przyspieszyć wypłacanie środków.

Mój region, Podkarpacie jeden z najbiedniejszych w Unii Europejskiej, borykający się z problemami infrastrukturalnymi, gospodarczymi, społecznymi w 2010r.

Dzięki wysiłkowi nowych władz województwa podkarpackiego i dzięki determinacji jego mieszkańców te środki zostaną na Podkarpaciu. Jestem przekonany, że zostaną wykorzystane zgodnie z oczekiwaniami i przyspieszą rozwój mojego regionu regionu Podkarpacia.